Chcem podčiarknuť jeden z mnohých problémov, ktoré sa dotýkajú tejto témy.

Neuvádza sa ale, že pri ochrane detí pred obchodovaním by rodičia mali zohrať prvotnú úlohu. Tí mnohokrát ani nevedia, čo hrozí ich deťom, alebo sa vôbec nezaujímajú, ako ich deti trávia voľný čas. V rámci prevencie opakovane navrhujem celoeurópsku kampaň pod názvom Viete, kde je teraz vaše dieťa? Táto kampaň by mala upozorniť rodičov na nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú ich deti. Som presvedčená, že deti môžeme pred obchodovaním uchrániť len v spolupráci s rodičmi.